Maduro. El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido quien ha vulnerado estos acuerdos del Consejo, pues ha permitido que esta señora pisara durante horas el suelo español, que es espacio Schengen. Ante la gravedad de estos acontecimientos, pedimos a la Comisión que recabe toda la información para saber la verdad, que exija a Pedro Sánchez que cumpla las resoluciones del Consejo, porque no podemos permitir que un Gobierno europeo incumpla al Derecho comunitario, porque, si no, pierde sentido lo que hoy estamos aprobando y nos alejaríamos de los europeos.